hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir áliti minni hluta allsherjarnefndar en undir nefndarálit þetta skrifa auk mín

er byggt á því að minni hluti nefndarinnar telur málið ekki tækt til afgreiðslu á þeirri forsendu sem rakið er í álitinu að það skorti verulega á um undirbúning málsinsmeð ýmsum hætti og eins að það sé í rauninni verið að byrja eitthvert verk hér án þess að hægt sé að átta sig á heildarmyndinni eða skoða hvaða breytingar ríkisstjórnin eða stjórnarmeirihlutinn hafa áhuga á að gera á stjórnarráðinu í heild ég ætla að fara hér yfir þær athugasemdir sem við gerum í nefndarálitinu þar er í fyrsta lagi vísað til undirbúningsins í nefndarálitinu segir með leyfi forseta fyrsta þær breytingar sem felast í frumvarpinu eru ekki nægilega undirbúnar greinilegt er að ekki hefur verið haft samráð við þær stofnanir sem málið varðar og ekkert bendir til þess að málið hafi á nokkurn hátt verið unnið í samstarfi við samtök starfsmanna undirbúningur að þessu leyti virðist því í fullkomnu ósamræmi við þær verklagsreglur og leiðbeiningar um undirbúning lagafrumvarpa sem finna má í handbók forsætisráðuneytis dómsmálaráðuneytis og skrifstofu alþingis frá nóvember tvö þúsund og sjö einungis hefur verið um að ræða samráð milli ráðuneyta og jafnvel það virðist ekki hafa verið fullnægjandi samanber erindi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra til allsherjarnefndar dags áttunda júlí síðastliðinn þarna er auðvitað vakin athygli á því að þetta frumvarp er lagt fram

málsmeðferðinni hefur ekki komið fram að um slíkt samráð hafi verið að ræða það er auðvitað dálítið sérkennilegt sérstaklega í ljósi þess að þegar við fórum síðast í gegnum breytingar á stjórnarráðinu fyrir einu og hálfu ári síðan var aðdragandinn og undirbúningurinn miklu betri en engu að síður var haldið uppi harðri gagnrýni hér í þinginu meðal annars af háttvirtum þingmanni atla gíslasyni á þær breytingar sem þar voru lagðar til á nákvæmlega þeim forsendum að ekki hefði verið um nægilegan undirbúning að ræða og ekki hefði verið fylgt eftir þessum leiðbeiningum sem finna má í handbók forsætisráðuneytisins og annarra aðila það skýtur auðvitað skökku við að af hálfu stjórnmálaafla sem fyrir örfáum mánuðum síðan kannski átján mánuðum ég man ekki nákvæmlega hvenær við vorum að vinna þetta var haldið uppi harðri gagnrýni á vinnubrögð í sambærilegu máli sem þó voru miklu betri en núna eru á ferðinni að þetta skuli látið óátalið þetta er auðvitað mjög sérstakt í öðru lagi er í nefndarálitinu fjallað um það að breytingarnar í frumvarpinu virðist á margan hátt fálmkenndar og tilviljanakenndar það er auðvitað verið að vekja hérna athygli á því að þetta eru breytingar svona hér og þar án þess að það sé ljóst eitthvert heildarsamhengi og eins og við segjum í nefndarálitinu skortir sárlega þá heildarsýn á skipulag og tilfærslu verkefna innan stjórnarráðsins sem hafa þó verið boðaðar af hálfu ríkisstjórnarinnar þetta gerir mönnum auðvitað erfiðara fyrir að taka afstöðu til einstakra tillagna vegna þess að það er óljóst hvernig breytingarnar muni falla að því heildarskipulagi sem á að taka við þegar þessar breytingar af hálfu þessarar ríkisstjórnar ná fram að ganga það er verið að taka þetta í bútum án þess að heildarmyndin liggi nægilega skýrt fyrir eins og við segjum er um það rætt að það komi jafnvel nýtt lagafrumvarp fram á haustþingi með frekari breytingum í þessum efnum og ég segi og við í minni hlutanum hefði ekki verið skynsamlegra að ríkisstjórnin legði fram heildstæðar tillögur og alþingi gæti þannig tekið afstöðu til þeirra hugmynda sem eru á borði ríkisstjórnarinnar í heild í eðlilegu samhengi í staðinn fyrir að taka þetta svona í einhverjum litlum skömmtum þetta beinir sjónum að þriðja atriðinu sem við nefnum í nefndarálitinu sem er að það skortir alveg fullnægjandi rök fyrir því að þær breytingar sem frumvarpið felur í sér séu svo brýnar að ekki megi bíða með þær ég velti því fyrir mér og við gerum það í nefndarálitinu hvað er það í frumvarpinu sem ekki má bíða þangað til ríkisstjórnin er búin að ljúka þessu verki sem hún boðar í sambandi við heildarendurskoðun á stjórnarráðinu er eitthvað í þessu frumvarpi sem felur í sér einhverjar bráðaaðgerðir til þess að takast á við einhvern yfirvofandi eða aðsteðjandi vanda

ég sé ekki alveg hvaða bráðavanda menn telja sig vera að leysa með þeim breytingum sem hér eru boðaðar ég sé ekki að það sé neitt í þessu frumvarpi burtséð frá efnisatriðunum sem við getum rætt nánar síðar ég sé ekki neitt í þessu frumvarpi sem mundi valda einhverju tjóni þó að það yrði tekið fyrir á haustþingi til dæmis þegar ríkisstjórnin ætlar að leggja fram annað frumvarp um breytingar á stjórnarráðinu ég átta mig ekki á hvernig þetta er hugsað við

til þess fallið í sjálfu sér að ná fram sparnaði eða hagræðingu það er mat fjárlagaskrifstofunnar og því mati hefur svo sem ekki verið hnekkt að það mun einungis verða um tilflutning á kostnaði að ræða en ekki neinn sparnað þetta skýtur auðvitað svolítið skökku við vegna þess að þegar ríkisstjórnin fór af stað með eða byrjaði að kynna hugmyndir sínar um breytingar á stjórnarráðinu var það gert undir þeim formerkjum að það ætti að ná fram hagræðingu og sparnaði svo kemur fyrsta frumvarpið til þess að framfylgja þeirri stefnu og niðurstaðan er enginn sparnaður bara tilflutningur á kostnaði þetta er auðvitað sérstakt og vekur enn þá spurningar um það á hvaða leið stjórnarmeirihlutinn er í þessu máli af hverju er verið að þessu hvað er það sem rekur á eftir í fimmta lagi fjöllum við aðeins um það sem telja má veigamestu efnisbreytinguna í frumvarpinu sem lýtur að tilfærslu málefna og stofnana á sviði efnahagsmála til viðskiptaráðuneytis við í minni hlutanum tökum undir þau sjónarmið að reynsla undanfarinna mánaða kalli vissulega á endurskoðun í þeim efnum aukna samræmingu og samhæfingu hugsanlega tilfærslu verkefna og stofnana og aðrar breytingar sem geta leitt til þess að kraftar innan

minni hlutinn telur hins vegar nauðsynlegt að fyrir liggi mótaðar hugmyndir og tillögur um fyrirkomulag í þeim efnum í samhengi við aðrar breytingar til dæmis á þeim stofnunum sem starfa á þessu sviði þá get ég nefnt seðlabanka og fjármálaeftirlit það hafa ekki komið enn þá fram neinar mótaðar hugmyndir í þeim efnum við teljum að það sé rétt að þessi mál séu skoðuð i einhverju slíku samhengi frekar en að byrja á því að taka einhvern hluta af málinu og afgreiða það með þessum hætti án þess að við sjáum fyrir endann á því hvernig næstu skref verða síðan gerum við líka athugasemd við þá hugmynd sem býr þarna að baki að það eigi að flytja forræði efnahagsmála frá forsætisráðuneytinu með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð fyrir í nefndarálitinu segir með leyfi forseta efnahagsmálin hafa um langt skeið verið mikilvægasta viðfangsefni forsætisráðuneytisins eðli málsins samkvæmt snerta þau mál svið allra annarra ráðuneyta að meira eða minna leyti verkstjórnarhlutverk forsætisráðherra er því hvað veigamest einmitt á því sviði tillögur um breytingar í þessum efnum eru sérstaklega undarlegar við þær aðstæður sem nú ríkja í þjóðfélaginu öllum má vera ljóst að einmitt nú eru efnahagsmálin brýnasta og alvarlegasta viðfangsefni stjórnvalda og skýtur því skökku við að færa umfjöllun í nefndinni kom fram að sú raunverulega breyting sem verið er að boða með þessu fyrir utan breytingar á stofnunum feli í sér að tveggja manna efnahagsskrifstofa forsætisráðuenytirsins verði flutt til viðskiptaráðuneytisins en síðan mun væntanlega koma efnahagsráðgjafi það kom fram á fundi nefndarinnar með embættismönnum að líklega yrði ráðinn ráðgjafi í efnahagsmálum til forsætisráðherra enda augljóst mál að forsætisráðherra þarf að hafa einhverja ráðgjöf í efnahagsmálum það er alveg augljóst að þegar efnahagsmálin eru jafnríkt viðfangsefni stjórnvalda þarf auðvitað leiðtogi ríkisstjórnarinnar að hafa einhverja ráðgjöf í efnahagsmálum ég held að það eigi ekkert að þurfa að deila um það það sem kannski raunverulega gerist er það að tveggja manna skrifstofa færist yfir í viðskiptaráðuneytið og í staðinn er ráðinn einn maður mér finnst þetta eitthvað mjög sérkennilegt að vera að fara í þennan leiðangur til þess að ná þessu marki varðandi breytingar í sambandi við gerð þjóðhagsáætlana og aukin verkefni hagstofu og svona sem boðað er í tengslum við þetta get ég sagt fyrir mig persónulega að mér finnst það á margan hátt skynsamlegt get alveg tekið undir það hins vegar þessi hugmynd að það sé með einhverjum hætti nauðsynlegt að færa efnahagsmálin frá forsætisráðuneytinu mér finnst það einhvern veginn það gengur ekki alls upp í mínum huga það er reyndar margt í þessum tillögu bara svo að ég nefni það til að hafa nefnt það að mjög margar af þeim breytingum sem fjallað er um í frumvarpinu eru yfir höfuð ekkert rökstuddar ég nefni til dæmis atriði sem varða flutning neytendamála frá viðskiptaráðuneyti til dómsmálaráðuneytis í frumvarpinu er ekki að finna neinn rökstuðning fyrir því ég get sagt fyrir sjálfan mig að það getur vel verið að það sé á einhvern hátt betra að vista neytendamál hjá dómsmálaráðuneyti en viðskiptaráðuneyti en ég hef bara ekki alveg áttað mig á hver rökstuðningurinn fyrir því er og frumvarpið sem slíkt hjálpar mér ekkert að komast

þetta bendir auðvitað til þess að það skorti töluvert á um undirbúning málsins og afgreiðslu að það er ekki gerð nein tilraun til að rökstyðja svona þætti bara af því að við nefnum þetta sérstaklega við víkjum ekkert að því í nefndarálitinu en ég velti því fyrir mér í sambandi við flutning neytendamálanna hvort það kunni að vera einfaldlega til þess að séu ekki of mörg verkefni á borði viðskiptaráðherra sem fær fullt af verkefnum með efnahagsmálunum en slíkan rökstuðning ef það er hugmyndin á bak við þetta er það hvergi sagt í þessu frumvarpi og ekkert rökstutt sama með til dæmis nafnabreytinguna á dóms og kirkjumálaráðuneytinu að breyta því í dóms og mannréttindamálaráðuneyti það er ekkert rökstutt hvers vegna það eigi að gera þá breytingu það er ekki gerð tilraun í frumvarpinu til að útskýra af hverju

verður hvorki meira né minna á bið mannréttindamála eftir að þessi lagabreyting hefur náð fram að ganga í þessu lagafrumvarpi er ekki verið að breyta neinum lögum sem færa dómsmálaráðuneytinu aukin verkefni á sviði mannréttindamála þetta er bara svona ég veit það ekki ég spyr mig enn af hverju er verið að gera þetta ef það eru einhver góð rök fyrir því að gera þetta sakna ég þess töluvert að þau sé ekki að finna í þessu frumvarpi svo eru aðrar breytingar sem vel má ímynda sér að geti átt rétt á sér ég nefni til dæmis breytingar á heiti samgönguráðuneytis samgöngu og sveitarstjórnaráðuneyti birgir heldur áfram ræðu sinni og klárar sextán núll núll samgöngu og sveitarstjórnarráðuneyti þar reyndar varð efnisbreytingin fyrir einu og hálfu ári þegar sveitarstjórnarmálin voru færð til samgönguráðuneytisins og það er kannski ekkert óeðlilegt að nafnbreytingin fylgi í kjölfarið hefði kannski átt að gera það þá ég veit það ekki með dóms og mannréttindaráðuneytið jú jú einhverjum kann að þykja það hljóma fallega og þetta er kannski einhver pólitík í þessu en þetta segir ekkert það fylgir þessu engin efnisbreyting á verkefnum dómsmálaráðuneytisins á sviði mannréttindamála þannig að þetta er svolítið sérstakt síðan er auðvitað rétt að vekja athygli á því þó að það sé utan við efni þessa frumvarps að það eru uppi einhverjar hugmyndir um það á vegum ríkisstjórnarinnar að sameina

milliskref ef ríkisstjórnin hefur einhverjar hugmyndir um það hvernig hún vill sjá þetta fyrir sér af hverju undirbýr hún ekki þær tillögur og leggur þær hér fram í þinginu frekar en að vera í einhverju svona hálfkáki ég átta mig ekki á þessu síðan eru spurningar í þessu sem kannski næst þá að fjalla betur um þegar málið kemur

öllum þessum grundvallarspurningum er í mínum huga ósvarað það er er málið nægilega unnið nei mér sýnist það ekki vera er málið unnið í einhverju heildarsamhengi nei mér sýnist það ekki vera er málið svo brýnt að það þoli ekki bið til dæmis fram á haust ef það á að koma eitthvert nýtt frumvarp fram þá það er ekkert í mínum huga sem gerir það að verkum að það þurfi nauðsynlega að klára þetta núna það eru engar efnisbreytingar í þessu frumvarpi sem leysa einhvern vanda sem við er að stríða akkúrat í augnablikinu og ekkert sem segir að það geti ekki beðið fram í október nóvember eins raunar maður þess auðvitað að það komi fram einhverjar tillögur af hálfu ríkisstjórnarinnar um hagræðingu og sparnað því að nógu mikið hefur verið talað um það það vekur auðvitað athygli að á þessum tíma þegar alls staðar þarf að spara í ríkisrekstrinum og allir eru út af fyrir sig sammála um það þá vekur auðvitað athygli að fyrsta frumvarpið sem ríkisstjórnin kemur fram með um stjórnarráð íslands skuli ekki leiða til sparnaðar á einni einustu krónu ekki krónu fjármálaráðuneytið metur það sjálft svo að þetta sé bara tilflutningur á kostnaði enginn sparnaður þarna eru menn möo að missa af tækifæri til að ná fram einhverri hagræðingu og sparnaði ef það er þá raunverulega ætlun manna í sambandi við stjórnkerfisbreytingar ég gæti komið víðar við það vakti athygli mína í áliti meiri hlutans setning sem ég ég get tekið undir ýmsar hugleiðingar sem koma fram í áliti meiri hlutans rétt að halda því til haga sérstaklega um mikilvægi þess að vanda útfærsluna og annað þess háttar ef menn á annað borð ætla sér að lögleiða þessar rbeytignar er eins gott að framkvæmdin

vekja athygli hér á setningu í nefndaráliti meiri hlutans sem er hér efst á blaðsíðu annað þar segir meiri hlutinn lítur svo á að frumvarpið sé áfangi í átt að skilvirkara stjórnarráði en áréttar mikilvægi þess að sem fyrst komi fram frumvarp sem lýtur að heildarsýn á stjórnarráðið sýn sem byggist á hagræðingu skilvirkni fækkun ráðuneyta og styrkingu þeirra ég get tekið undir þetta allt það sem maður spyr sig er ef það á að koma fram ef ríkisstjórnin ætlar sér það og ef meiri hluti stjórnarflokkanna í allsherjarnefnd er líka þeirrar skoðunar að það eigi að koma fram frumvarp sem lýtur að heildarsýn á stjórnarráðið af hverju erum við þá að fást við þessar smáskammtalækningar núna af hver erum tilteknar breytingar þegar heildarsýnin liggur ekki fyrir ég fæ ekki botn í það ég ætla að taka undir með leyfi forseta það sem kemur fram í framhaldi af þessu í nefndarálit meiri hlutans sem ég get tekið undir að mörgu leyti þar segir með leyfi forseta fram kom að til þess að tryggja sem best framkvæmd þeirra breytinga sem gera þarf hefur verið sett á fót verkefnisstjórn um stjórnkerfisumbætur þar sem í eiga sæti ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytis auk sérfræðinga ráðuneytisins og fjármálaráðuneytis og fulltrúar þeirra ráðuneyta sem verkefnaflutningur varðar þá muni auk þess verða haft samráð við aðila vinnumarkaðarins samband íslenskra sveitarfélaga og aðra hagsmunaaðila meiri hlutinn telur mjög mikilvægt að slíkt samráð verði haft svo að unnt verði að skapa sátt um nauðsynlegar breytingar á næstu mánuðum og árum allt er þetta gott og blessað og satt og rétt og fínar áherslur hjá meiri hlutanum en spyrja má hefði þetta samráð sem þarna er verið að tala um ekki átt að eiga sér stað áður en frumvarpið var lagt fram er ekki verið að gera hlutina hérna í eitthvað vitlausri röð ég spyr bara í hvaða röð er verið að gera hlutina af hverju er verið að gera þetta núna af hverju er ekki sett á fót vinna eins og þarna er boðuð af hverju er henni ekki komið upp farið faglega í gegnum það hvert hlutverk ráðuneytanna er hvernig megi ná fram samræmingu og sameiningu hagræðingu og sparnaði af hverju er þetta ekki gert í samhengi af hverju er byrjað á því að koma með lagafrumvarp því hent inn í þingið og lögð mikil áhersla á að það verði klárað á sumarþingi án neinnar sérstakrar ástæðu af hverju er ekki byrjað á réttum enda byrjað á því að setja fram einhverja heildarsýn einhverja stefnu

í einhverju samhengi og af hverju er ekki undirbúningurinn með þeim hætti að samráðið fari fram áður en breytingarnar eru gerðar en ekki eftir að þær hafa verið lögfestar er það ekki eðlilegri röð á hlutunum ég skil eiginlega ekki á hvaða leið ríkisstjórnin er með þessu eins og fram hefur komið í máli mínu er minni hluti allsherjarnefndar fremur neikvæður gagnvart þessu frumvarpi og leggur til að það verði ekki afgreitt við hins vegar munum óska eftir því að málið gangi aftur til nefndar milli annars og þriðju umræðu og þá kannski fáum við skýrari svör við ýmsum af þeim spurningum sem

efnisatriðin getur vel verið að sumar af þessum breytingum sem verið er að boða séu ágætar það virðist hins vegar skorta á undirbúning það virðist skorta á fagleg vinnubrögð það virðist ekki hafa farið fram nein greining á þeim vandamálum sem eru fyrir hendi í stjórnkerfinu í dag það er verið að leggja hérna fram frumvarp um breytingar á stjórnarráðinu og það virðist engin greining vera því til grundvallar hvaða breytingar eru nauðsynlegar það er ekki nein úttekt á því hvaða hlutir það eru sem hafa farið úrskeiðis eða mættu fara betur það er ekki búið að stilla því upp með neinum hætti hvaða ástæðu menn hafa til tiltekinna breytinga þannig að allt ber þetta nú að sama brunni að það er verið að göslast hér áfram í einhverjum breytingum án þess að það sé búið að hugsa málin til enda og af þeim sökum leggjumst við gegn því að þetta verði samþykkt eins og ég tek fram erum við í minni hluta allsherjarnefndar alls ekki þeirrar skoðunar að það geti ekki verið tilefni til breytinga við gerðum ákveðnar breytingar fyrir einu og hálfu ári á lögum um stjórnarráðið raunar meiri breytingar en eru boðaðar í þessu frumvarpi hefði kannski ekki verið ástæða til þess að fara yfir reynsluna af þeim breytingum sjá að hvaða leyti þær tókust vel og hvaða leyti þær tókust illa hefði ekki verið rétt að það yrðu fengnir jafnvel einhverjir utanaðkomandi menn til þess að reyna að meta þetta meta árangurinn af þeim breytingum sem voru gerðar fyrir einu og hálfu ári áður en það er byrjað að breyta aftur þetta er svolítið sérstakt enn stendur það eftir sem stórt spurningarmerki í mínum huga af hverju er þessi asi á málinu af hverju er verið að leggja áherslu á að klára þetta hér á sumarþingi þegar við vitum að strax á haustþingi eftir kannski einn og hálfan mánuð verður lagt fram jafnvel nýtt frumvarp um breytingar á lögum um stjórnarráð íslands hvað er það sem þetta frumvarp á að gera sem má ekki bíða í einn og hálfan mánuð